ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir góðar óskir í garð okkar alþingismanna og starfsmanna alþingis ég óska alþingismönnum og starfsmönnum alþingis gleðilegs árs jafnframt sendi ég landsmönnum öllum mínar bestu nýársóskir nú erum við komin saman að nýju eftir þinghlé um jól og eftir kjördæmadaga til þessa vetrarþings hafa ný lög númer hundrað sextíu frá tuttugasta desember tvö þúsund og sjö um breytingu á lögum um þingsköp alþingis tekið gildi þessar breytingar munu vissulega setja mark sitt á þingstörfin og munum við vissulega starfa eftir nýjum lögum um þingsköp frá fyrsta degi vetrarþings ég vænti góðs samstarfs við háttvirta alþingismenn um þessar nýju vinnureglur okkar á alþingi endurskoðuð starfsáætlun þingsins frá áramótum var samþykkt á fundi forsætisnefndar fyrr á þessum degi og hafði áður verið kynnt formönnum þingflokka og ráðherrum óundirbúinn fyrirspurnatími er fremst á dagskrá þessa fundar en þess má vænta að þannig verði framvegis á mánudögum og fimmtudögum í reglubundnum þingvikum en á þriðjudögum og miðvikudögum verði fremst á dagskrá umræður um störf þingsins hálftíma verður varið til þessara dagskrárliða í upphafi þingfundar ég vona að breyttar reglur um ræðutíma og lengri starfstími þingsins verði til þess að mjög dragi úr kvöld og næturfundum samkvæmt núgildandi lögum um þingsköp er reynt að stýra kvöldfundum á einn dag í viku það er þriðjudaga en ég vona að ekki þurfi að nýta þessa heimild nema aðkallandi sé að ljúka málum ég vil hins vegar af þessu tilefni fara þess á leit við þingmenn og starfsmenn stjórnmálaflokka að þeir boði síður til almennra funda með þingmönnum á þriðjudagskvöldum en aðra daga vikunnar hluti þeirra breytinga sem við gerðum fyrir jól á þingsköpum varðar störf nefndanna og hef ég í hyggju að eiga fljótlega fundi með formönnum nefndanna um ýmis atriði sem breytingunum fylgja reglur um störf og starfskjör formanna þingmanna er nú í mótun endanleg útfærsla liggur ekki fyrir en ég bind vonir við að hið nýja fyrirkomulag geti tekið gildi fyrsta mars næstkomandi og kynna megi reglur og samningsform á næstu vikum mér finnst miklu skipta að vel sé vandað til allra reglna sem setja þarf og undirstaðan sé traustlega gerð

frumvarp um breytingar á lögum um þingfararkostnað svo hið nýja fyrirkomulag aðstoðarmanna sé byggt á traustum lagagrunni það er trú mín að þær breytingar sem nú eru orðnar eða eru í vinnslu muni leiða til vandaðri vinnubragða á alþingi og styrkja þingið ég vona að allir flokkar leggi lóð sín á vogarskálarnar til þess að breytingarnar takist vel og verði þingi og þjóð til velfarnaðar ég óska háttvirtum alþingismönnum öllum velfarnaðar í störfum þeirra á þessu vetrarþingi